Por eso, señora Comisaria, les pido un firme compromiso y liderazgo para la utilización inteligente de los Fondos europeos, para fijar unas estrategias valientes, de modo que podamos construir el futuro.